Tak jak wielu kolegów, którzy zabierali głos wcześniej, podpisuję się pod tym oczywistym stwierdzeniem, że Rosja jest dla Unii Europejskiej strategicznym partnerem zarówno w wymiarze geopolitycznym, bezpieczeństwa międzynarodowego jak i również w wymiarze gospodarczym. Nic też dziwnego, że tak bardzo interesujemy się sytuacją u tego najważniejszego naszego sąsiada.

Ostatnie badania społeczne, które chciałbym przytoczyć, mówią, że tylko 3 Rosjan uważa, że ma wpływ na życie polityczne w swoim kraju, 61 uważa, że nie może skutecznie bronić swoich praw, a 82 uważa, że państwowi uczestnicy nie przestrzegają obowiązującego ustanowionego w Rosji prawa. To jest smutny obraz sytuacji w kraju, którego rozwój tak bardzo leży nam na sercu, ale rozwój tylko w wymiarze gospodarczym, modernizacja ekonomiczna